Někteří to byli skutečně legální uprchlíci, kteří prchali před válečným násilím, ale byla tam také řada imigrantů, kteří nemají nárok na azyl a kteří by měli být vráceni.

Evropská unie musí chránit své bezpečí, Evropská unie musí poskytovat azyl těm, kteří skutečně azyl potřebují. Problém je v tom, že jestliže sem přijdou tisíce nelegálních migrantů, tak občané Evropské unie se necítí bezpečně a odmítají potom přijímat i legální žadatele o azyl.